Ďakujem pekne pán predsedajúci, návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje program pre spoluprácu v colnej oblasti, nahrádza súčasnú colnú stratégiu

Okrem toho sa zlepší aj spolupráca medzi colnými orgánmi zúčastnených krajín, konkrétne pri podpore prípravy a jednotného vykonávania colných právnych predpisov a politiky, ako aj podpora colnej spolupráce a budovania administratívnych kapacít vrátane vzdelávania a rozvoja ľudského kapitálu, ako i fungovanie európskych elektronických systémov. Colná spolupráca bude fungovať na základe budovania kapacít v týchto dvoch oblastiach po prvé, networking a projekty zamerané na budovanie kompetencie vrátane výmeny osvedčených postupov a poznatkov, a po druhé, projekty na budovanie kapacít v oblasti informačných technológií budú financovať novú infraštruktúru a systémy. Teší ma, že Európsky parlament dokázal vo výbore dosiahnuť dohodu, pretože modernizované colné predpisy prispejú k posilneniu hospodárskej činnosti a rastu prostredníctvom posilnenia konkurencieschopnosti nášho priemyslu, ako aj zabezpečením vyššej ochrany pre spotrebiteľov.